Le secteur automobile représente donc une part non négligeable de ces mobilisations, et ce depuis plusieurs années. Il était donc temps que la Commission se propose d'agir pour ce secteur en difficulté.